Herr Präsident! Wir alle wissen, dass die Menschen quer durch Europa die EU längst mehrheitlich als eine Art Brüsseler Bürokratiemoloch wahrnehmen, ein Moloch, bei dem Entscheidungen hinter verschlossenen Türen über den Köpfen der Menschen hinweg getroffen werden. Das dänische Vorhaben, das Zugangsrecht zu Akten des Brüsseler Verwaltungs und Regierungsapparats einzuschränken, hätte zweifellos diesbezüglich einen herben Rückschlag für die Bemühungen um mehr Transparenz bedeutet.

Im Zusammenhang mit der Schengen Reform von einer Renationalisierung zu sprechen, ist indes zweifellos übertrieben, denn schließlich fällt sie in die Kompetenz der Mitgliedstaaten, die sich diesbezüglich letztlich auch vor ihren Bürgern zu verantworten haben. Es handelt sich also nicht um einen anti europäischen Beschluss der Ratspräsidentschaft, sondern vielmehr wurde in diesem Fall zumindest einmal der Brüsseler Zentralisierungswut Einhalt geboten. Allerdings hätte man die Türkei niemals mit Visaerleichterungen für fehlende Kooperation bei der Bekämpfung der illegalen Zuwanderung belohnen dürfen.

Während die dänische Ratspräsidentschaft den Nettozahlern damit quasi eine Schuldenfalle grub, war sie selbst darauf bedacht, nicht hineinzufallen. Daher wurde wohl auch das Referendum über eine engere Bindung Dänemarks an die EU und an den Euro verschoben.